Problema presupuselor zboruri și centre de detenție CIA din Europa a revenit în atenția Parlamentului European, un lucru pozitiv, întrucât consider că este foarte important ca adevărul să iasă la iveală. Lupta împotriva terorismului nu poate fi și nu trebuie să fie niciodată mai importantă decât protejarea drepturilor omului și, de aceea, eventualele abuzuri trebuie să fie condamnate. Pe de altă parte, însă, trebuie să avem în vedere că acuzare repetată a unor state fără niciun fel de dovezi reale este și ea o formă de abuz. România, spre exemplu, a fost acuzată în mod repetat că a găzduit centre de detenție CIA, iar singurele dovezi în acest sens nu sunt decât câteva articole din presă.

De aceea, vreau să atrag atenția că aflarea adevărului în cazul închisorilor CIA nu înseamnă lansarea de acuzații repetate și nefondate, ci analizarea echitabilă a unor fapte reale și obiective care, cel puțin în cazul României, s a dovedit că nu există.